einstökum ráðherrum hennar velfarnaðar í störfum lýsi ég undrun á aðdraganda og aðferð við myndun hennar hér á landi gildir þingræðisregla og hefur gert allt frá því að íslenskur ráðherra kom til sögunnar í stjórnarráði íslands fyrir hundrað og fimm árum í reglunni felst að við myndun ríkisstjórnar skuli leita allra leiða til að í landinu sé meirihlutastjórn framkvæmd reglunnar hefur til þessa byggst á því að forseti íslands veiti umboð til stjórnarmyndunar í samræmi við hana ekki sé veitt umboð til að mynda minnihlutastjórn fyrr en kannað hafi verið til þrautar að ekki sé unnt að stofna til stjórnar með meiri hluta þingmanna á bak við sig þegar geir h haarde baðst lausnar fyrir sig og ráðuneyti sitt mánudaginn tuttugasta og sjötta janúar lagði hann til við ólaf ragnar grímsson að mynduð yrði þjóðstjórn tillagan var að engu höfð og þess í stað tilkynnt á bessastöðum daginn eftir að ingibjörg sólrún gísladóttir fengi umboð til að mynda minnihlutastjórn í samvinnu við steingrím j sigfússon enda hefði framsóknarflokkurinn lofað að verja slíka stjórn vantrausti og frjálslyndir gert sig líklega til einhvers konar stuðnings þá skyldu tveir utanþingsmenn sitja í stjórninni í forsetaboðskap var látið að því liggja að gengi þetta eftir yrði hér til ígildi þjóðstjórnar sem er fráleitt við hlýðum nú í kvöld á skýrslu forsætisráðherra í minnihlutastjórn þá skal þess minnst að óvissa ríkir um stuðning meiri hluta þingmanna við allt sem boðað er í þessari skýrslu hún er því lítið annað en orð á blaði góðir áheyrendur þegar litið er á málefnalista nýrrar ríkisstjórnar sést raunar að þar er það eitt haldfast sem ákveðið hafði verið í tíð fyrrverandi ríkisstjórnar nú er gripið til þess ráðs að færa frumvörp í annan búning eins og til dæmis frumvarp um skuldaaðlögun einstaklinga og heimila sem samið var í dómsmálaráðherratíð minni og ég hef nú flutt hér á þingi ásamt öðrum sjálfstæðismönnum breytingar hinar nýju stjórnar á því máli eru þess eðlis að við venjulegar aðstæður hefðu þær komið fram við meðferð málsins í þingnefnd hin rétta mynd af tilgangi stjórnarsamstarfs samfylkingar og vinstri grænna birtist hér í þingsalnum í dag þegar andstæðingar sjálfstæðisflokksins sameinuðust um að ýta sturlu böðvarssyni úr forsetastóli þeir kepptust við að segja að það væri ekki vegna starfa sturlu heldur vegna þess að hann væri sjálfstæðismaður og framsóknarmönnum þótti sér sæma að leggja þessum gjörningi lið að minnihlutastjórn hefji störf með flokkspólitíska heift og hefnigirni að leiðarljósi lofar ekki góðu við þingmenn lútum atkvæðavaldi hér á hinu háa alþingi hinu ber að mótmæla að beitt sé geðþóttavaldi gagnvart einstökum embættismönnum ríkisins á mörgu getur maður vissulega átt von á vettvangi stjórnmálanna en að sjá formann b s r b þótt í leyfi sé sitja í ríkisstjórn sem gerir aðför að rétti embættismanna til starfa við því gat enginn skynsamur maður búist eftir fyrsta fund nýrrar ríkisstjórnar grípur hæstvirtur forsætisráðherra til þess óvenjulega ráðs að afhenda fjölmiðlum bréf til seðlabankastjóra þar sem mælst er til þess að bankastjóranna biðjist lausnar annars eigi þeir ráðherrann á fæti og lagasetningarvald alþingis

spyrja má gat nýr forsætisráðherra ekki valið betri gjöf til stjórnarráðs íslands á hundrað og fimm ára afmæli þess en færa stjórnvaldsákvarðanir út á götu þetta er ekki vönduð stjórnsýsla rökin í bréfinu til bankastjóranna að með því sé verið að endurvekja traust á fjármálakerfinu eru með öllu marklaus herra forseti ég minnist þess ekki að hæstvirtur forsætisráðherra jóhanna sigurðardóttir hafi gert athugasemdir við ákvarðanir seðlabanka íslands í peningamálum á meðan ég sat með henni í ríkisstjórn góðir áheyrendur illa var staðið að myndun ríkisstjórnar jóhönnu sigurðardóttur það ríkir óvissa um framgang allra mála sem hún ætlar að leggja fyrir alþingi fyrstu verk ríkisstjórnarinnar eru geðþóttaákvarðanir um að bola embættismönnum úr störfum þetta er ný byrjun og þetta er nýtt gildismat sem ber að hafna og lofar ekki góðu ég efast um að nokkur trúi því að við núverandi aðstæður á íslandi sé það þjóðinni fyrir bestu að lúta slíkri stjórn fyrstu

þingræðisregluna á stjórnmálavettvangi er það ljós í myrkri að kosið verður til alþingis tuttugasta og fimmta apríl bak kláraðist í fyrri spólu